În sfârșit, România, prin noul guvern, se află pe drumul cel bun, drumul spre relansare economică, spre o guvernare mai aproape de oameni, o guvernare transparentă, care va corecta multe dintre greșelile făcute de vechiul guvern. Guvernul Ponta reprezintă o adevărată speranță pentru România, o cale de ieșire din sărăcie și șomaj pentru cetățenii români, pentru că este un guvern care dorește să asigure o creștere economică sustenabilă și o creștere a nivelului de trai. De acum înainte, inițiativele și măsurile guvernamentale vor avea la bază dialogul politic, social și economic. Societatea civilă nu va mai fi lăsată de o parte, ci va fi consultată cu privire la politicile care urmează să fie implementate. Și, în acest sens, mă bucur foarte mult că reforma sănătății se va realiza printr o consultare largă a cetățenilor, a tuturor organizațiilor profesionale și a societății civile în ansamblu. O abordare clar contrastantă cu cea a vechiului guvern, care a generat tensiuni sociopolitice majore, prin nereușitul proiect de lege a sănătății propus în decembrie